Monsieur le Président, la création d'un portail unique numérique administré par la Commission permettrait aux utilisateurs d'obtenir toutes les informations, l'aide et les services dont ils ont besoin pour exercer leurs activités efficacement au delà des frontières. Les États membres devront veiller à ce que tous les services administratifs définis par le texte soient disponibles entièrement en ligne, sans discrimination, dans au moins une langue étrangère, et fournir les liens et informations à la Commission.

En réalité, il s'adresse à la proportion des ressortissants de l'Union européenne souhaitant exploiter le sacro saint principe de liberté de circulation. Les études sont formelles et les chiffres sont malheureusement cruels il apparaît que la proportion des ressortissants concernés par l'application de ce règlement ne dépasse même pas les 5 de la population totale de l'Union européenne.

Les textes de cette nature paraissent parfaitement accessoires pour nos électeurs et risquent, par la complexité de leur mise en œuvre, d'être en plus inefficaces.